Pani Przewodnicząca! Szanuję suwerenną decyzję Brytyjczyków, dlatego głosowałam za umową. Niech wyjście Brytyjczyków będzie kubłem zimnej wody na rozpalone głowy federalistów. Zwolennicy brexitu wielokrotnie powtarzali, że obecnie parlamenty narodowe poszczególnych państw członkowskich Unii nie mają zbyt wielkiej możliwości blokowania unijnego prawodawstwa. Czas wyciągnąć wnioski z brexitu należy zatrzymać niekontrolowaną migrację, przejmowanie kompetencji państw członkowskich, przeregulowanie, dominację Trybunału Sprawiedliwości.

Wyciągnijmy z tego lekcję.